Alle Jahre wieder haben wir diese Diskussion über die Sicherheit von Spielzeug. Alle Jahre wieder müssen wir feststellen, dass da viel im Argen liegt.

Aber nicht nur das ist ein Problem. Ein anderes Problem liegt in der Marktüberwachung, und da sind auch die Mitgliedstaaten gefordert. Sie stehen in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nur solches Spielzeug auf den Markt kommt, das den Sicherheitsstandards, die wir bestimmt haben, wirklich entspricht.